Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi. Predlog spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi pričakovali od vlade, saj glede na normativni plan že krepko zamuja z njegovo pripravo, pa je kljub intenzivni tekmi, kdo iz koalicije je bolj za upokojence, to še en opozicijski predlog zakona, dobrodošli v realnem svetu. Glavna predlagana rešitev je, da se določi najnižja možna invalidska pokojnina, in sicer v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, določila bi se za vse invalidske pokojnine ne glede na kategorijo invalidnosti in razloga za invalidnost. V Novi Sloveniji menimo, da je to nujen ukrep, saj je znano, da invalidski upokojenci vse prevečkrat prejemajo prenizke mizerne invalidske pokojnine, kljub temu da imajo prenekateri tudi trideset let ni več pokojninske dobe, ob tem opozarjamo na dejstvo, da pokojninsko-invalidsko zavarovanje temelji na zavarovalniškem principu, kar v osnovi pomeni, da je pravica do pokojnine pravica, ki izhaja iz minulega dela in temelji na prispevkih, plačanih v času aktivne dobe zavarovanca, to pa pomeni, da predlog za spremembo zakona o pokojninsko-invalidskem zavarovanju dva načeloma ne sledi temu temeljnemu načelu, po drugi strani pa je prejšnja vlada na enak način uredila najnižje starostne pokojnine, predlog pa v Novi Sloveniji podpiramo, ker se s tem rešuje socialni položaj, posebej ranljive skupine zavarovancev, to je delovnih invalidov oziroma invalidskih upokojencev, ti so plačevali prispevkov v pokojninsko blagajno in bi jih želeli tudi v prihodnje, vendar zaradi svoje invalidnosti tega ne morejo več, zato je z vidika socialne pravičnosti prav, da država tudi invalidskim upokojencem omogoča dostojno življenje, spremenjeno višjo višino najnižje invalidske pokojnine, na ta način tudi sledi določbam konvencije o pravicah invalidov, o odgovornosti države za zagotavljanje ustrezne življenjske ravni invalidov. Pričakujemo, da bo predlog podprla tudi vlada oziroma koalicija, saj izhaja iz koalicijskega sporazuma, na deveti strani je zapisano, da je, citiram: "Invalidske in vdovske pokojnine treba dvigniti na nivo, da omogoča vsaj minimalne življenjske standarde." Konec citata. To je zapisano na deveti strani koalicijske pogodbe. Poslanci Nove Slovenije smo tudi že večkrat pripravili in vložili predlog rešitev za odpravo krivic zaposlenim delovnim invalidom in prostovoljnim plačevalcem po enaintridesetem dvanajstem dva tisoč dvanajst. Sedanja koalicija za te krivice teh najšibkejših skupin prebivalcev pa nima posluha. Ob tem želimo v Novi Sloveniji ponovno opozoriti na potrebo po uvedbi novega modela pokojninskega zavarovanja, ki bo zagotovil dolgoročno vzdržen in pregleden sistem ter mu bo mlajša generacija zaupala. V Novi Sloveniji smo že pripravili predlog tristebrnega sistema in ga tudi predstavili javnosti. Prejšnja vlada in zdajšnja koalicija pa tišči glavo v pesek, zato bomo poslanci Nove Slovenije glasovali za predlog zakona. Hvala lepa ...